ræða setjast niður þingflokksformenn og semja um hvað má ekki bara fólk hérna fara í sínar fyrstu ræður og ræða málið við höfum ekki haft tíma til að spyrja hæstvirta fárlaganefnd meiri hlutann hvernig hún komst að því að leggja til allar sínar breytingartillögur sem eru æði dularfullar margar hverjar við verðum að ræða það hér þingsal hér hafa margir stjórnarliðar tekið til máls þetta eru góðar umræður hvað er háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason að segja að við séum að stunda málþóf